Este patriarcado fundamentalista ultracatólico también se expresa aquí, en esta Cámara siempre es intolerante, siempre ―la intervención del señor Legutko llamando asqueroso un informe de la señora Estrela

expresiones que son propias de la ultraderecha, del fascismo―, y, por eso, ese anteproyecto de ley en España ―regresivo, retrógrado― también tiene aquí expresiones y tiene aliados. Por eso, yo animo a los diputados y diputadas a que suscriban la declaración que está circulando en contra de esa regresión. Desde el lunes está circulando esa declaración 179 firmas, a día de ayer. Yo creo que la reacción a este retroceso tiene que ser una reacción unitaria, de todos los grupos parlamentarios que defienden el derecho a la salud sexual y reproductiva de forma libre. Dicen las mujeres ―y esto es una bandera, Señorías, esto es una bandera― Nosotras parimos, nosotras decidimos.